Aujourd'hui, il est clair que le temps de l'action est arrivé.

Il faut s'en féliciter.

C'est le rapport des cinq présidents et l'approfondissement

attendent. Et où est ce qu'ils nous attendent? Ils nous attendent sur l'emploi, ils nous attendent sur la protection sociale, ils nous attendent sur leurs conditions